To jest rzecz ważna i starania na rzecz zwalczania tych przestępstw trzeba popierać, ale...

Wszelkie tego typu działania, żeby ukrócić ten proceder, są słuszne, byleby tylko ograniczały się do tego. Ja mam wrażenie, że my wychodzimy ponad to, co powinniśmy przyjąć.

do utworzenia Europy federalistycznej.